Hvala lepa, predsedujoči za besedo. Seveda zavedamo se, da so sredstva, ki jih razdeljuje SVRK naša praktično edina razvojna sredstva. Vemo, da je obstoječa delitev kohezijskih sredstev šestdeset napram štirideset v korist vzhodne kohezijske regije in da o vsebinah glede o o vsebinah, razdelitve sredstev soglasno, razpravljata in določata oba dva nadzorna sveta vzhodne in kohezijske regije. Pa me vseeno kljub temu zelo skrbi, da da se ta razvojna razlika med vzhodom in zahodom povečuje, in tu so kolegi pravilno poudarili, da je potrebno skrbno določiti, kako bomo ta sredstva porabljali, kakšne načine in kakšen razvojni učinek bodo imela. Jaz se lahko načeloma strinjam, da je potrebno komunalno infrastrukturo graditi iz komunalnega prispevka. S tem se lahko načeloma strinjam, ker v bistvu to izhaja tudi iz, samega namena, ne. Lahko pa bi na primer ukrepe za za dosego čiste vode ali pridelavo čiste vode, odpadne vode v v, v, predelavo čiste, predelavo odpadne vode dosegli na drug način, da bi zamenjali v kakšnem kraju umazano proizvodnjo za sodobnejšo. A veste, to je ena zadeva, ki, ki ima višjo dodano vrednost in ustvarja in ustvarja, stalna delovna mesta. Naslednja zadeva, ki je pa zelo pomembna in ki je nismo naslovili, je pa skrajšanje obdobja črpanja sredstev iz treh let, v na dve leti. Vemo, to pomeni, da bodo lokalne skupnosti ali pa ministrstva imela na voljo samo dve leti časa za pripravo projektov, za pridobitev projektne dokumentacije, soglasij, gradbenega dovoljenja, izvedbo del in dokončanja. In to je, mislim, ena zelo pomembna zadeva, ki je ne naslavljamo in ki lahko, ki se nam lahko vrne tudi kot bumerang. Vemo, da imamo v naši državi probleme s pridobitvijo torej, zemljišč. Ali bomo kot poslanci sprejeli odločitev in sprejeli zakon, ki bo omogočal lažjo razlastitev? To so ene stvari, na katere bomo morali najti odgovor, če bomo želeli sredstva počrpati. Hkrati pa bomo morali najti tudi odgovor, kakšno industrijo bomo razvijali. Kolegica Lidija Divjak je lepo povedala, v Mariboru imamo superračunalnik na naši univerzi, pa me zanima, ali se naše gospodarstvo pripravlja na izzive digitalizacije in informatizacije. Kako temu sledijo naša mariborska podjetja, da bodo znala ponujati storitve, ki jih prihodnost, ki jih bo prihodnost narekovala. Kako bomo uporabili sodobno telemedicino na področju zdravstvene nege, da bodo lahko naši starši, dedki in babice čim dalj ostali v domačem okolju? Spomnimo se samo razprave, ki smo jo pred kakšnim mesecem slišali, in zmrdovanjem, kaj govorimo o šest tisočih, torej možnostih, oskrbe na daljavo. To je zadeva, ki nas bo pri razvoju žive družbe, še zelo, tangirala. Vemo, da bo nas dolgoživa družba stala, da je ta nega draga, in mi moramo najti ukrepe, kako to zagotoviti, da bo postalo finančno vzdržno. In to so eni izzivi pa priložnosti, ki, ki, ki omogočajo bodoči razvoj. Hkrati bi se pa rad, bi se tudi odzval na ene trditve, ne, da je največji, največji problem, črpanja, program Ema. Torej to ni res, to je eden izmed problemov, ampak največji problem, ki ga imamo, je prehod iz tretje v četrto fazo, torej, ne, pardon iz druge v tretjo fazo, to, črpanja evropskih sredstev. To je faza izvedbe. In glede na to, da se bo ta faza izvedbe iz treh let skrajšala na dve leti, je to izziv, ki ga moramo nasloviti. In jaz sem prepričan, da se ministrstvo tega zaveda in da bo to naslovilo preko, partnerskih ministrstev. Hvala lepa.